um klukkan tvö í dag að loknum dagskrárliðnum störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um árás ísraelsks herskips á skipalest með hjálpargögn málshefjandi er háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson utanríkisráðherra össur skarphéðinsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund